M. Aylward, très franchement, il m'est difficile de répondre précisément sur le point que vous évoquez, puisqu'il ne dépend pas de l'un de nous trois directement mais qu'il relève plus précisément des responsabilités de notre collègue Viviane Reding. Je vais donc lui demander de vous apporter une réponse. Je peux cependant aborder un point qui concerne quand même beaucoup de petites entreprises et les irrégularités ou infractions dont elles sont victimes, s'agissant, par exemple, de la contrefaçon. Nous avons évoqué hier la création que vous avez soutenue de l'observatoire sur les infractions à la propriété intellectuelle

Il ne s'agit pas toujours d'ailleurs de dispositions de répression, mais souvent d'explication, de formation, pour lutter contre la contrefaçon dont sont victimes un très grand nombre de petites et moyennes entreprises en Europe.